Die Diskussion über Bodyscanner und ich nenne sie nach wie vor so, zur Unterscheidung von jenen Geräten, die das Gepäck scannen ist nur deswegen so intensiv geführt worden, weil sie öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hat und einige Mitgliedstaaten vorgeprescht sind und Geräte eingeführt haben, die viele Leute einfach als Beeinträchtigung ihrer Privatsphäre empfunden haben. Das Europäische Parlament hat hier richtig reagiert, und ich danke dem Berichterstatter für seine offene Art der Kooperation.

Wir haben es geschafft, dass besonders gesundheitsgefährdende Geräte ausgeschlossen werden können also keine Röntgenscanner für alle Passagiere. Wir haben derzeit eine Version, mit der sichergestellt ist, dass es keine Nacktfotos gibt, die dann unter Umständen in der Öffentlichkeit auftauchen oder unter dem Personal herumgegeben werden. Wir haben keinen Zwang zur Einführung, wir haben die Möglichkeit, die Daten möglichst schnell wieder zu löschen. Und ich halte viel von gut ausgebildetem Personal auf Flughäfen, deswegen mein Änderungsantrag zu diesem Thema. Ich glaube, dass das die beste Sicherheitsmaßnahme überhaupt ist. Nach wie vor offen ist die Kostenfrage.

Natürlich muss ich noch kurz auf die Flüssigkeiten zu sprechen kommen. Gerade hier brauchen wir eine kluge Behandlung der Kostenfrage, wenn wir bedenken, dass die Geräte ohnehin nicht das entdecken, was sie entdecken sollten, aber sehr viel Geld kosten.